Hvala lepa za, besedo, gospod, podpredsednik. Spoštovani zbor! Leta tisoč devetsto petindevetdeset je bil, sprejet, prvi, nacionalni program izgradnje avtocest v, Republiki Sloveniji. Pred osamosvojitvijo se je na letni ravni pri nas zgradilo osem kilometrov avtocest na leto. Po osamosvojitvi pa na letni ravni kar triintrideset novih, triintrideset kilometrov novih avtocest in hitrih cest. To je štirikrat intenzivnejša gradnja, kot je bila pred osamosvojitvijo Slovenije, ki pa se je s svojimi učinki kazala tudi kot zelo velika gospodarska rast vse tja do leta, dva tisoč devet. Po izgradnji avtocestnega križa in propadu velikih gradbenih podjetij, in velike gospodarske krize, ki je takrat nastala, so zastale tudi investicije v državno cestno infrastrukturo. Vse tja do leta dva tisoč petnajst. Potem je nekaj let sledilo rahlo okrevanje, ki pa se zopet ohlaja. Naj omenim samo, na zamrznitev devetdesetih projektov, ki so bili v začetku, septembra sprejeti na vladi in uvrščeni v nacionalni razvojni program, pa jih ne najdemo več v proračunih za leti dva tisoč dvajset in dva tisoč enaindvajset. Morda je, nov korak k ponovnemu zagonu infrastrukturnih investicij prav zakon o poroštvu, ki ga danes, obravnavamo, vendar to ne bo dovolj. Potrebno bo razrahljati fiskalno, pravilo in zagnati nove investicije tudi na preostali mreži državnih cest, ki več kot potrebujejo, ki več kot potrebujejo boljše vzdrževanje, rekonstrukcije, rehabilitacije in tudi novogradnje. Letos, mineva tudi petdeset let od tako imenovane cestne afere, tisoč, devetsto devetinšestdesetega leta je bilo, lahko rečemo, prelomno leto pri začetku načrtovanja, gradnje avtocest v, Sloveniji. Žal, pa lahko ugotovim, da smo zamudili priložnost, da bi se tudi leto dva tisoč devetnajst, zapisalo v zgodovino, cest, na Slovenskem, kljub, temu pa lahko to v tem mandatu še popravimo, seveda z ambicioznim programom posodobitve celotnega, državnega omrežja, cest in pa seveda tudi, železniškega omrežja. Ne bosta dovolj samo investiciji v drugi tir Divača-Koper in dva odseka ceste na tretji razvojni osi, temveč tudi investicije na četrti razvojni osi, na tretji A, tretji B razvojni osi in tako dalje. Za začetek pa bi bilo dovolj, če si preberete, monografijo v dveh zvezkih Ceste, na, Slovenskem skozi čas in bo, morda, to spodbuda za boljše delo v prihodnje. Hvala